Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani minister, ostali ministri in ministrice. Spoštovani minister, ustanoviteljica javne srednje šole je država, državni organi so ministrstva in posledično Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vsaka srednja šola prejme finančna sredstva, ki morajo zadostovati za izvajanje potrjenih vzgojno-izobraževalnih programov, hkrati stremeti k napredku, k strokovnosti in seveda tudi h kvaliteti. Finančna sredstva se zagotavljajo za plače zaposlenih, nadomeščanja, vzdrževanje, materialne stroške, nakupe opreme, licenc, izobraževanja za učitelje, vodenja takšnih in drugačnih podatkovnih baz in tako naprej. Težava nastane, ko finančna sredstva za posamezne šole ne zadoščajo za izvajanje potrjenih vzgojno-izobraževalnih programov in z njimi povezanimi stroški. v Mariboru imamo primer, kjer se soočamo s težavo dviga najemnin, za najem prostorov športnih objektov Maribor, za potrebe obveznega izvajanja športne vzgoje v javnih srednjih šolah brez telovadnice ali z neprimerno telovadnico. Vsled tega so se name obrnili ravnatelji sedmih srednjih šol. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem, zakaj ministrstvo ne financira stroškov izvajanja obveznega programa športne vzgoje in zagotavljanja osnovnih pogojev za delo ter s tem "deprivilegira" šole, ki ne razpolagajo s primernimi prostori za športno vzgojo, v odnosu do tistih, ki to možnost imajo. In posledično, zakaj MIZŠ prelaga to odgovornost vsakoletnih pogajanj na ravnatelje, saj sami pravzaprav na ceno najema pravzaprav nimajo nobenega vpliva? Na ceno najemov ustreznih prostorov, seveda. Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.